Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo due anni dalla presentazione di questa importante proposta, siamo in dirittura di arrivo. Il lavoro è stato molto impegnativo e sono stati negoziati complessi ma necessari per disciplinare in maniera adeguata il settore delle concessioni, una delle aree più importanti di attività economica in cui il mercato unico deve ancora affermarsi, grazie anche al lavoro svolto dal collega Juvin. Dalla sua pubblicazione questa proposta ha immediatamente suscitato reazioni controverse. Numerose sono state le critiche animate dalla paura di possibili esternalizzazioni e privatizzazioni. Ebbene, abbiamo lavorato per evitare che questa direttiva potesse diventare uno strumento che spingesse verso privatizzazioni o esternalizzazioni forzate. Il testo che approveremo con il voto di domani è un testo semplificato ed equilibrato, un testo che permetterà di garantire la certezza giuridica, la trasparenza ed evitare possibili forme di abusi. La nuova disciplina permetterà di garantire, inoltre, un effettivo accesso al mercato di tutti gli operatori economici e soprattutto delle PMI. Nel far questo non viene, però, in alcun modo intaccata l'autonomia delle autorità pubbliche. Le amministrazioni pubbliche rimangono, infatti, libere di decidere se e come ricorrere sostanzialmente allo strumento delle concessioni. Ma i progressi normativi sono stati anche altri. Con questo strumento si inseriscono importanti clausole in materia sociale, ambientale e di subappalto. Questo è stato possibile grazie al lavoro svolto congiuntamente con l'altro strumento importante, la direttiva appalti pubblici, insieme al collega Marc Tarabella. Non ci sono da questo punto di vista dubbi o margini d'interpretazione gli operatori economici cui è attribuita una concessione dovranno rispettare tutti gli obblighi sociali e ambientali previsti dalla normativa europea e dalla contrattazione collettiva. Infine un ultimo aspetto, da non sottovalutare, che riguarda la cosiddetta protezione dei servizi di interesse economico e generale. Si tratta di servizi che, per loro natura, giocano un ruolo fondamentale nella promozione della coesione territoriale. Le autorità nazionali continuano a rimanere libere di definire questi servizi e come questi debbano essere organizzati e finanziati e in questo contesto un successo è stata l'esclusione dal campo di applicazione del settore idrico. In definitiva, si tratta di progressi importanti e fondamentali. Credo che occorra lavorare in questa direzione e mi auguro che ci sia un impegno della Commissione europea per applicare integralmente quanto uscirà da questo Parlamento.